Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że bardzo Pana szanuję i bardzo doceniam Pana pracę tutaj w Parlamencie. Zgłaszałam się, ponieważ chciałam przeprosić za moją nieobecność, wtedy kiedy był czas bym mogła się wypowiadać.

Pakiet mobilności, który dzisiaj przyjął Parlament Europejski, nie jest w wystarczającym stopniu przedyskutowany i nie jest przygotowany do głosowania. Procedowano jedynie na bazie emocji, populizmu, protekcjonizmu, nie przyjmując danych, opinii ekspertów, praktyków, czy analiz, nie przyjmując nawet argumentów samych kierowców czy firm transportowych.

Z tego powodu pakiet mobilności jest najgorszym w tej kadencji dokumentem, który przyjął Parlament Europejski, dokumentem, który zniszczy w Europie we wszystkich państwach członkowskich, podkreślam we wszystkich państwach członkowskich, transport międzynarodowy. A za te zniszczenia bardzo wysokie koszty poniosą obywatele Unii Europejskiej.